forseti vill árétta tvennt í upphafi fundar í fyrsta lagi verður gert hádegishlé frá rúmlega eitt til þrettán fjörutíu og fimm og í öðru lagi

um klukkan þrjú